Od początku przystępując do tej pracy mieliśmy świadomość, że stąpamy po kruchym lodzie. Z jednej strony wyjątkowość i niezwykła waga instrumentów prawnych, nad którymi pracowaliśmy, z drugiej strony świadomość upływającego czasu i nieuchronnie zbliżającego się końca tej kadencji Parlamentu Europejskiego, i wreszcie, po trzecie, oczekiwanie zarówno ze strony państw członkowskich, ale także obywateli Unii Europejskiej, by przynajmniej na jakiś ściśle określony czas przyjść im z pomocą w rozwiązywaniu jakże trudnych, a jednocześnie ważnych dla nich spraw. Tylko i wyłącznie dzięki chęci dobrnięcia do dobrego efektu przy jednoczesnym oczywiście zastrzeżeniu pełnego poszanowania dla prawa wspólnotowego i wypracowania takiego instrumentu, który będzie się mieścił w obowiązującym systemie prawnym Unii Europejskiej, dzięki chęci dobrej współpracy, mogliśmy dojść do etapu, który dzisiaj zamykamy tą dyskusją i mogliśmy dojść do etapu, który najprawdopodobniej doprowadzi nas do osiągnięcia sukcesu w pierwszym czytaniu. Dlatego chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować panu Gérardowi Deprez za jego usilne starania, abyśmy nie przekroczyli pewnych nieprzekraczalnych barier. Chciałbym bardzo serdecznie na ręce pana ministra Kohouta podziękować za niezwykle dynamiczną pracę przedstawicieli prezydencji czeskiej, a na ręce pana komisarza Barrot podziękowania za naprawdę doskonałą współpracę z przedstawicielami Komisji.